Podpredsednik, hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Jaz se bom pa posvetil bolj direktno današnji temi, ki je akt o odreditvi parlamentarne preiskave zagotovljene politične odgovornosti nosilcev javnih funkcijah pri investiciji v blok šest Termoelektrarne Šoštanj. Ker mnogi razpravljavci govorite o tehnologiji pa o drugih postopkih v svetu in tako naprej, o tem ni dileme, pa to je stroka, mi pa smo danes pri temi odgovornost vodenja največje investicije v Republiki Sloveniji. In seveda dajem jaz sam osebno odločno in zelo močno podporo ustanovitev te preiskovalne komisije, da se bo ukvarjala z raziskavo, preiskavo nepravilnosti pri celotnem vodenju te investicije. Jaz bi celo rekel, da mu ti nekaj manjka v samem naslovu tega akta "zagotavljanje politične odgovornosti". Jaz mislim, da tu krepko manjka poslovna odgovornost. Ker po mojem vedenju, po moji oceni, je veliko večja poslovna odgovornost tistih, ki so vodili to, to investicijo, to se pravi, sama samo poslovodstvo, kakor pa konkretno, direktno, bi rekel, same politike, ne, ampak jaz bi rekel, politika je pa dejansko tako zmes vsega skupaj, ne. Jaz bi rekel, da že v samem začetku je nekaj zelo jasnih kazalcev, kako netransparentno, kako namensko netransparentno se je vodila ta investicija, bi rekel, poslovodstva ali pa da ne rečem kar tistega imenovanega šaleškega lobija. Če dam samo za primer, da takratna družba DDC, sedanja družba DRI, največji inženir v državi, ki je vodila vse največje investicije v državi razen TEŠ šest, popolnoma nič. In naj še to dodam, da je družba v stoprocentni državni lasti, ki ves svoj dobiček, ki ga ustvari, vsako leto vrne nazaj v proračun, pri največji investiciji v Sloveniji ta družba ni sodelovala in ni bila poslovno vpeta z nobenim evrom. To je za mene zelo jasen pokazatelj in to firma v stoprocentni državni lasti. To je jasen pokazatelj, kako je poslovodstvo vodilo to investicijo. Jaz bi rekel, seveda, potem ko je bilo potrebno dobiti soglasje za poroštvo, tam se je pa pol krepko vpela politika, pa da ne rečem konkretno tudi nas, državni zbor. Ampak poglejte, tudi od takrat naprej, ko je bil dejansko, poroštveni zakon s tako imenovano pogodbo ureditev razmerij v zvezi s projektom postavitev nadomestnega bloka šest, je bilo v skladu s to pogodbo, bi moralo poslovodstvo poročati o predstaviti vso dokumentacijo, vsa navedena odstopanja v pogodbi. Rok je bil postavljen, da se to poroča do tridesetega junija dva tisoč trinajst. To poslovodstvo zakonskega določila, ki smo ga sprejeli tu v državnem zboru s s poroštvenim zakonom, ni upoštevalo. Namesto da bi bilo izdelano to poročilo o poslovanju in stanju investicije, so prišli z nedodelanim novim investicijskim načrtom, tako imenovanim NIP šest, ki je seveda predvideval novo podražitev. Ne pa da bi poročali o dejanskem stanju in realizaciji veljavnega, veljavnega, finančnega, veljavne finančne sheme, tako imenovane NIP pet. In takoj, en teden po tistem, to se pravi po tridesetim šestem je osmega sedmega dva tisoč trinajst Slovenska demokratska stranka vložila za zahtevo za izredno sejo in s predlogi treh novih priporočil. Da se naloži poslovodstvu, da v skladu s poroštvenim zakonom izvaja zakonska poroštvena določila. Ampak ne. Poglejte, danes smo slišali, s strani mojih kolegov iz Desusa dvakrat, ne, kako so sedaj so pa dali, prispevali svoje podpise, ne, k k temu aktu, jaz sem zelo vesel. Sem zelo vesel, da ste po letu pa pol spregledali, kajti takrat ste glasovali proti tem priporočilom, da v skladu s poroštveno pogodbo opravijo svoja svoja, svoje zakonske obveze. Tako da sem vesel, da, se tudi, bi rekel, mnenja spreminjajo in da se vrnejo, jaz bi rekel, glej, v tiste zakonske okvire, ki so določeni, ne. Tako da, na koncu bi rekel samo še tole, da pričakujem od te preiskovalne komisije, da bo ta komisija uspešna, da ne bo ta komisija imela takšno pot, kot jo je imela komisija za preiskavo nepravilnosti v bančnem sistemu, kajti danes kljub ogromno ovadbam, ogromno ugotovljenim nepravilnostim v bančništvu, danes niti en primer na nivoju nepravilnosti v bančništvu ni dobil končnega ali kakšnega sodnega epiloga. Ampak to je pa že stvar sodstva. Ja, stvar sodstva je sedaj v rokah že tudi v primeru Termoelektrarne Šoštanj. Ogromno kazenskih ovadb vloženih, da ne govorim o podatkih, o premoženjih, danes tri milijone, jutri dva milijona, pojutrišnjem en milijon, čez nekaj časa, nič sredstev in tako naprej. To smo vsi lahko dobro sledili iz medijev, ampak s kje pa je sodstvo? Tako da jaz se samo bojim, da bo ta preiskovalna komisija šla po poti preiskovalne komisije v bančništvu. Verjamem in pa upam, da si to tudi želi vladna koalicija. Da bodo v tej preiskovalni komisiji tiste ugotovljene nepravilnosti dobile svoj sodni epilog.